Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Für Menschen mit einer Behinderung muss es genauso selbstverständlich sein wie für alle anderen Menschen auch, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, ein Bauwerk zu betreten, Verkehrsmittel zu nutzen oder uneingeschränkten Zugang zu Informationen und Dienstleistungen zu haben. Leider erlebe ich es immer noch viel zu häufig, dass Menschen mit einer Behinderung ausgegrenzt werden oder sich in ganz alltäglichen Situationen mit nahezu unüberwindlichen Hindernissen konfrontiert sehen, eine Tatsache, die wir umgehend ändern müssen. Dieses Thema betrifft heute bereits 80 und bald über 100 Millionen Menschen in der EU. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir als Europäisches Parlament heute einen Initiativbericht über die bisherige Umsetzung des UN Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen auf den Weg bringen, unterstützt von so vielen Ausschüssen. Ich möchte der Berichterstatterin, Frau Stevens, für ihre ausgezeichnete Arbeit danken.